Durante años este proceso negociador ha sido útil para conseguir que avanzara el proceso de reformas políticas y económicas en Turquía, con contradicciones, retrocesos, avances, pero globalmente útil. Ahora estamos en el momento tal vez de la verdad y nos lo recuerda el proceso de cambios que se está produciendo en estos tiempos en el Mediterráneo. El Comisario Füle apeló, en su última comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores, a un nuevo realismo que evitara visiones estrictamente a corto plazo. Es este nuevo realismo el que necesitamos en el proceso negociador con Turquía, con toda la cautela pero también con todo el compromiso y la seriedad necesaria para evitar los procesos de desaceleración, de falta de credibilidad, de exceso de sobreentendidos, para decir claramente que los acuerdos y los compromisos son para ser respetados, y que esto exige una actitud firme por parte de unos y por parte de otros. Ojalá en el próximo informe podamos constatar que se ha producido un nuevo paso adelante en este proceso negociador.